Monsieur le Président, je remercie à mon tour le rapporteur pour son travail et le félicite pour la richesse de son texte.

D'abord, la visibilité de l'action extérieure de l'Union est la grande priorité. À ce titre, je salue l'idée de renforcer la coordination entre les chefs de mission, les représentants spéciaux de l'Union et les chefs de délégation. C'est comme cela que l'Union pourra parler d'une voix forte et assurer ses ambitions. Je voudrais ensuite insister sur le partenariat avec l'Afrique. Nous devons avoir le courage de porter nos ambitions, du courage pour avoir un partenariat donnant donnant, du courage pour renforcer notre coopération avec l'Union africaine, mais aussi avec la SADC, la Cedeao et la CEEAC, du courage pour faire le bilan des accords de partenariat économique et pour voir comment nous abordons les questions économiques dans la politique étrangère.

La médiation fait partie intégrante de la diplomatie préventive de l'Union. C'est l'une des composantes de l'approche globale. C'est notre valeur ajoutée. À ce titre, je voudrais vous féliciter, Madame Ashton, pour le travail que vous menez avec l'équipe de soutien à la médiation. Enfin, je vous félicite également pour tous les efforts que vous déployez afin de promouvoir les femmes dans la politique étrangère de l'Union.